Fiind o resursă limitată, utilizarea pe care o dăm spectrului de frecvențe radio este deosebit de importantă, dacă dorim să maximizăm beneficiile pentru consumatorii finali și pentru operatorii privați. Acordul la care au ajuns recent Parlamentul European și Consiliul dovedește hotărârea instituțiilor europene de a prelua inițiativa pe plan mondial în domeniul acestei tehnologii. Asigurarea accesului la internet pe întregul teritoriu al UE, realizarea unor conexiuni de mare viteză, cât și uniformizarea frecvenței destinate comunicațiilor electronice, 800 MHz, pot contribui la reducerea decalajului digital, în condițiile în care studiile arată că traficul de date este în continuă creștere pe plan mondial.

Reglementarea și armonizarea la nivel european a normelor cu privire la alocarea spectrului vor constitui bazele pentru inovare și o competitivitate sporită, care să ne ajute în îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa